Pane předsedající, loňská energetická krize byla nepříjemná, nicméně neukázala strukturální selhání trhu.

chráněných zákazníků, aby nedošlo k definici příliš široké, což by určitě vedlo ke zvýšení koncové ceny plynu.